Und gerade im europäischen Transportsektor muss es darum gehen, dass sowohl die Existenz von Lkw Fahrern als auch von ordentlich arbeitenden Unternehmen geschützt wird. Es muss endlich vorbei sein, dass in Europa Geschäftsmodelle bevorzugt werden, die rein auf Ausbeutung und rein auf Unterbietungswettbewerb zielen. Im Transitbereich wird so viel Missbrauch betrieben, dass es eben bisher keine andere Lösung gab. Wir haben in der Realität einen europäischen Arbeitsmarkt, aber solange die Kommission eben nicht mit europäischen Regeln kommt oder auf sich warten lässt die Probleme sind ja schon lange bekannt müssen die Mitgliedstaaten das Recht haben, das selbst zu regeln. Genau das machen Frankreich und Deutschland, nämlich um diesen Missbrauch zu verhindern, der Ihnen allen hier im Raum bekannt ist. Soziale Unsicherheit und auch der alltägliche Unterbietungswettbewerb befeuern doch genau dieses Antieuropa. Statt hier Gräben zu graben, sollten Sie sie schließen.